Al op de eerste dag van de rechtszaak tegen Ahok intimideerden zijn islamitische opponenten de rechters, het tegendeel van eenheid in verscheidenheid!